Le devo però purtroppo comunicare che, a norma del regolamento, le correzioni di voto non modificano il risultato del voto stesso.